vsem skupaj. Ministrstvo za okolje in prostor je konec oktobra dalo v javno obravnavo odlok o programu uporabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu dva tisoč dvajset. Kot je najavljeno, bo skupna vrednost sklada za naslednje leto znašala kar sto štiriinosemdeset milijonov evrov. Pri tem je zanimivo, da se tako velik znesek načrtuje, čeprav je v lanskem letu na tej postavki ostalo neporabljenih kar sto štirinajst milijonov evrov. Ob objavi odloka je sicer zapisanih nekaj nalog oziroma ciljev, ki naj bi jih dosegli s tem denarjem. Na primer, financiranje investicij občanov preko Eko sklada, vendar v Slovenski nacionalni stranki menimo, da se tudi v tem primeru načrtuje poraba previsokih javnih sredstev za zelo nedorečene namene. Iz opisa namenov in ukrepov je namreč jasno, da bo na ta način nekaterim ponovno dana priložnost za to, da si dobro napolnijo žepe. Sprašujem, zakaj so sredstva, ki so načrtovana za boj proti podnebnim spremembam v letu dva tisoč dvajset tako visoka, če pa v lanskem letu niso bila porabljena? In kaj konkretno bo Slovenija pridobila za ta denar in kako boste izmerili učinke boja proti podnebnim spremembam, ki jih boste dosegli s tem denarjem? Hvala lepa. Gospod minister, izvolite.